herra forseti ég held að hæstvirtur utanríkisráðherra hljóti að hafa slegið íslandsmet í þessari fyrstu stefnuræðu sinni um utanríkismál því að honum tókst í einni ræðu bæði að fara gegn eigin yfirlýsingum storka fullveldi alþingis og líka að fara gegn stefnu ríkisstjórnarinnar meginboðskapurinn í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra var að hann hefði tekið ákvörðun án þess að ræða það sérstaklega við alþingi um að slá af samningahópana og aðalsamninganefndina sem tengjast umsóknarferli íslands gagnvart aðild að evrópusambandinu það er næsti bær við það að slíta umsókninni og það er ekki stefna þessarar ríkisstjórnar það er allt annað en hún gaf fólkinu lögmætar væntingar um ég geri mér alveg grein fyrir hinum pólitíska veruleika málsins en orð skulu standa forustumenn í stjórnmálum verða að standa við það sem þeir lýsa yfir það vill svo til herra forseti að í stefnusáttmála ríkisstjórnarinnar segir það algjörlega skýrt að það eigi að gera hlé á viðræðunum og það eigi að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort viðræðunum verði haldið áfram þetta er stefna ríkisstjórnarinnar margítrekuð og staðfest meðal annars af þessum manni sem hérna situr hæstvirtur forsætisráðherra sem ég hef hingað til ekki reynt að öðru en því að vera mann orða sinna hæstvirtur forsætisráðherra sagði það algjörlega hreint út að honum væri slétt sama hvort þjóðaratkvæðagreiðslan yrði á fyrri hluta eða seinni hluta kjörtímabilsins hann gaf sterklega í skyn að hún yrði á kjörtímabilinu og hann talaði aldrei um það að hún yrði síðar á öldinni menn verða að standa við það sem þeir segja hins vegar kemur mér ekki á óvart miðað við sumarleiðangra hæstvirts utanríkisráðherra þó að hann komi hingað með þennan boðskap í dag hann er búinn að eyða öllu sumrinu í það að reyna að brjóta og bramla í kringum umsóknarferilinn bersýnilega í þeim tilgangi að ónýta hann hæstvirtur ráðherra hefur lýst því yfir sem ég tel að sé í trássi við stefnu ríkisstjórnarinnar að þjóðaratkvæðagreiðsla verði ekki á hans vakt hvað hefur hann fengið út úr þessum lautarferðum sínum í sumar það er tvennt framkvæmdastjórn evrópusambandsins hefur sent skriflega yfirlýsingu til íslensks fjölmiðils um það að hún líti enn á ísland sem umsóknarríki reyndar hefur íslenska ríkisstjórnin staðfest það líka það sem honum hefur síðan tekist er að hann hefur talað frá íslandi ipa styrkina upp á þrjá komma átta milljarða það er það sem liggur eftir sumarið hjá hæstvirtum utanríkisráðherra

bæjardyrum séð starfsmaður sumarsins honum hefur tekist að gera íslensku þjóðinni svo bylt við í þessu máli að við höfum séð það að stuðningur við að halda áfram viðræðunum hefur snaraukist

fylgi framsóknarflokksins í sumar það sem mér finnst verst við vinnubrögð hæstvirts ráðherra er hversu óhrein þau eru ég er þeirrar skoðunar að menn eigi að tala skýrt ræða þín á að vera já já eða nei nei menn eiga að segja skýrt hvað þeir vilja hæstvirtur utanríkisráðherra segir eitt í brussel og annað í reykjavík það er alveg rétt sem hæstvirtur ráðherra sagði hann fór til brussel og hann gerði algjörlega skýrt þar hver stefna ríkisstjórnarinnar var hann sagði það er að setja viðræðurnar í hlé fresta þeim og taka ákvörðun um framhaldið í þjóðaratkvæðagreiðslu hann talaði svo bert um það þar að fyrsta spurning stækkunarstjórans og fyrsta spurning framkvæmdastjórnarinnar í brussel var hvenær verður þjóðaratkvæðagreiðslan þegar hann kom heim talar hann með allt öðrum hætti þá segir hann það algjörlega skýrt að hún verði ekki á hans vakt með öðrum orðum að hann er að taka til baka þær lögmætu væntingar sem fólk hefur í krafti stefnusáttmála ríkisstjórnarinnar um að fá taka ákvörðunina sjálft það sem ég geri líka sterklega athugasemd við

að forustumenn ríkisstjórnarinnar báðir tveir formenn framsóknarflokksins og sjálfstæðisflokksins þeir hafa lýst ákveðnu ferli sem átti að liggja til grundvallar því að næsta skref yrði stigið og það var sérstaklega formaður sjálfstæðisflokksins sem lýsti því þrisvar sinnum yfir í fjölmiðlum hann sagði það algjörlega skýrt það á ekki að taka skref fyrr en úttektirnar tvær liggja fyrir alþingi er búið að ræða þær þá taka menn næstu

hingað til hefur sjálfstæðisflokkurinn verið flokkur sem ég hef getað treyst sem þjóðin hefur getað treyst og meira að segja háttvirtum þingmanni guðlaugi þór þórðarsyni en ég held að það skipti ákaflega miklu máli að það komi fram hver er afstaða sjálfstæðisflokksins til þessa gernings ég tók eftir því í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra að hann sagði ekki að þetta hefði verið staðfest í ríkisstjórninni ég hef hingað til litið svo á að orð hæstvirts fjármálaráðherra séu merk og gild hæstvirtur fjármálaráðherra lýsti þessu ferli og miðað við það má draga það í efa að hæstvirtur utanríkisráðherra hafi þurft umboð í þessu máli ég geri mér algjörlega grein fyrir hver er hinn pólitíski veruleiki málsins en menn þurfa að vinna hreinlega það eru ekki tvær vikur síðan sá ágæti hæstvirti forseti þingsins sem situr hér yfir aftan mig sá sig tilknúinn vegna glæfralegra yfirlýsinga hæstvirts utanríkisráðherra að gefa um það opinbera yfirlýsingu að menn yrðu að virða fullveldi þingsins og hvernig sem meiri hlutar og minni hlutar skiptast hér á alþingi íslendinga er það staðreynd að í þessu mesta utanríkispólitíska máli fyrr og síðar tók alþingi stefnu stefnan var sú að það ætti að ljúka viðræðum og koma heim með samning og það var gefið loforð til þjóðarinnar um að hún fengi að taka afstöðu til þess samnings þetta er enn þá hin formlega stefna alþingis fullveldi alþingis verður að virða það er þess vegna sem hæstvirtur forseti sagði það verður að leiða fram þingviljann í þessu máli og hvers vegna er það ekki gert við hvað eru framsóknarmenn hræddir getur það verið að þeir séu hræddir við það að það komi fram að í hópi hins stjórnarflokksins er alls ekki eining um þetta það er ekki hægt herra forseti að vaða með þessum hætti á skítugum skóm yfir alþingi þegar menn standa andspænis því að það þarf að gera allt sem hægt er til þess að styrkja alþingi efla virðingu þess þá er þetta ekki leiðin til þess þetta er það sem mér finnst vera verst í þessu máli hvað hefði þá verið eðlilegt miðað við stöðuna miðað við þá hvernig skoðanir skiptast hér á alþingi miðað við eðlileg vinnubrögð siðaðra manna miðað við eðlilegar stjórnskipulegar verkhefðir það hefði að sjálfsögðu verið að leggja hér fyrir þingið þingsályktunartillögu um formlega frestun en jafnframt að segja hvenær þjóðaratkvæðagreiðsla ætti að fara fram um framhald viðræðnanna þá hefði þingviljinn verið leiddur fram og virtur fullveldi alþingis verið virt og menn hefðu líka staðið við